Terwijl Europese producenten moeten voldoen aan de hoogste standaarden voor voedselveiligheid, heeft de Braziliaanse vleessector dat vertrouwen in één klap beschadigd.